ég einn af flutningsmönnum þessarar tillögu við vitum hvers vegna þarf að greiða atkvæði um það nú þannig er háttað í lögum um þjóðaratkvæði að tillagan þarf að fá afgreiðslu jafnframt vil ég segja það að þessi tillaga er kærkomið tækifæri

að efla þau gildis loforð sem þeir gáfu rétt fyrir kosningar og oft þar á undan við getum farið aftar en það bjarni og illugi vilja aðildarviðræður við e s b sagði á vísi ekki alls fyrir löngu

loforð sem hæstvirtur fjármálaráðherra gaf rétt fyrir kosningar og forsætisráðherra tók undir þegar þeir voru að stinga saman nefjum sem er loforð við þjóðina með því að samþykkja þessa tillögu og taka þetta á dagskrá þá skapast sú mesta sátt sem hægt er að mynda hér á alþingi um að vísa málinu í þjóðaratkvæði það er lýðræði